stjórna einhverri stærstu og flóknustu aðgerð sem yfir höfuð hefur verið framkvæmd á íslandi og það voru samningarnir milli gömlu og nýju bankanna það skipti miklum sköpum fyrir ísland að það tókst að leiða það mál til lykta með samningum en við sátum ekki föst með ónýtt bankakerfi og áralöng málaferli ég fullyrði hér úr þessum ræðustóli að þeir samningar standast algerlega prófið í framhaldi af því sem gerst hefur síðan í skuldamálum bæði heimila og fyrirtækja þeir gera það algjörlega sú aðferð sem þar varð að lokum ofan á að semja um uppgjörstæki eins og í tilviki landsbankans sem tekur þá að hluta til á því ef eignasöfnin reynast minna virði en matið var eða að kröfuhafar taka áhættuna óbeint í gegnum eignarhald sitt á nýju bönkunum sýnir í verki að þannig er það það sér við þeim möguleika háttvirtur þingmaður mjög vel sem og er það að reynast okkur mikil gæfa að bankarnir voru settir af stað mjög sterkt fjármagnaðir og hafa borð fyrir báru auðvitað er það svo að glíman við skuldir heimila og fyrirtækja eftir hrunið var og er einhver erfiðasta glíman sem við stóðum frammi fyrir þegar þessi ósköp gerðust hér á landi það verður því miður ekki horft fram hjá þeirri staðreynd að skuldahlutföllin voru fyrir hrun bæði hjá íslenskum heimilum og fyrirtækjum einhver þau hæstu ef ekki þau hæstu sem fyrirfundust innan o e c d ég

skuldirnar voru hér mjög miklar þar af leiðandi gat það ekki öðruvísi farið en svo að þegar hvort tveggja gerðist á aðra hliðina féll gengið um yfir fjörutíu prósent og á hina hliðina kom verðbólguskot þar sem verðbólgan fór á ákveðnu tímabili upp í átján til tuttugu prósent en að þessi staða yrði mjög erfið og það er hún svo sannarlega og hefur verið það á sér slíkar skýringar

stöðu og það hefur alþingi meðal annars sameiginlega viðurkennt og staðið hér sameiginlega að mörgum aðgerðum sem menn vilja núna lítið kannast við samanber vinnuna hér í til dæmis júnímánuði tvö þúsund og tíu ef mig misminnir ekki greiðslujöfnun ýmiss konar breytingar á gjaldþrotalöggjöfinni til að forða þeim sem því miður lenda þá leið fyrr út úr stöðunni sértækari aðgerð eins og sértæk skuldaaðlögun hundrað og tíu prósenta leiðin og auðvitað hefur skipt máli sú úrlausn sem varð á gengistryggðu lánunum meðal annars í gegnum dómstóla að ógleymdum þeim stuðningi sem ríkið hefur sett inn í þennan málaflokk með stórhækkun vaxtabóta og gerði strax á fyrri hluta árs tvö þúsund og níu í hið fyrsta sinn þegar vaxtabætur í miðri kreppunni og þegar erfiðast var voru hækkaðar talsvert á þriðja milljarð króna til að koma til móts við greiðslubyrði skuldugra heimila

ár greiðslur í gegnum þetta tæki eru á nítjánda milljarð króna hvort ár um sig sem nemur rétt tæplega einum þriðja af heildarvaxtakostnaði heimilanna vegna húsnæðislána þetta eru staðreyndir sem ekki verður fram hjá horft það hefur þegar mikið áunnist og staða fjölmargra hópa er mun betri en væri án þessara aðgerða skuldaniðurfellingarnar eru um tvö hundruð milljarðar króna hjá heimilunum eins og komið hefur fram og þó að vissulega megi færa talsvert af því á gjaldeyrisdómana þá væri það þannig ef háttvirtur þingmaður vildi einstöku sinnum hlusta annars er hann upptekinn í símanum og það er kannski skaðlaust að hefðu ekki komið til gjaldeyrisdómarnir hefði hundrað og tíu prósenta leiðin tekið að sjálfsögðu miklu meira af þeim hlut og fært þeim megin það þarf ekki mikla þekkingu til að sjá þetta ef gjaldeyrislánin hefðu ekki áður sætt niðurfærslu vegna ólögmætisins hefðu veðsetningarhlutföllin hjá miklu fleiri verið langt yfir hundrað og tíu prósent og sú aðgerð þá tekið meira af þessu yfir á sína hlið ég tel að skýrsla hagfræðistofnunar háskólans svari því þannig að vonandi þarf ekki lengur að rífast um það að afslátturinn á heimilalánunum í yfirfærslunni úr gömlu bönkunum yfir í þá nýju hefur verið nýttur og rúmlega það það má svo sem fara í enn eina úttektina á því en það blasir held ég nokkuð við þegar menn svo segja núna að bankarnir hafi borð fyrir báru til að taka á sig lækkun eigin fjár vegna nýjasta gjaldeyrisdómsins eru menn að blanda saman tveimur aðskildum hlutum það geta þeir gert vegna þess að eiginfjárstaða þeirra er svo sterk að þeir þola lækkun á sínu eigin fé og henni eiga þeir auðvitað að sæta vegna þess að hluti þeirra lána var ólöglegur þá á hún að færast niður að sjálfsögðu

veðsetningarmörkunum og er áfram með mjög þunga greiðslubyrði sá hópur mun þurfa áframhaldandi og frekari stuðning eða aðgerðir eftir atvikum það er held ég öllum ljóst sem greina þessa stöðu að þar þarf að taka betur á en ég mæli samt með því að menn stígi varlega til jarðar það verður auðvitað hver og einn að velja sitt göngulag en ég vil að minnsta kosti ekki verða í þeim hópi sem á núverandi tímapunkti gefur út stórfelldar yfirlýsingar um aðgerðir sem á eftir að svara spurningunni hvernig á að fjármagna og útfæra það að vekja væntingar um eitthvað stórfellt í viðbót sem reyndist svo erfitt í framkvæmd eða óviðráðanlegt fyrir ríkið að kostnaðurinn ætti að mestu leyti að lenda þar væri ábyrgðarlaust og það á ekki að vekja falsvonir um slíkt því þarf hins vegar ekki að blanda saman við hitt að öllum er ljóst að það þarf áframhaldandi og frekari stuðning og aðgerðir í þágu þeirra sem enn hafa ekki fengi fullnægjandi úrlausn fyrst og fremst vegna þess að greiðslubyrði þeirra er of þung það er hún sem skiptir mestu máli þegar upp er staðið að menn ráði við skuldbindingar sínar og geti gengið í gegnum erfiðasta tímann því að að sjálfsögðu mun staðan lagast þegar hvort tveggja í senn og allt vonandi gerist að fasteignaverð fer aftur hækkandi að laun hækka meira en verðlag og ráðstöfunartekjur manna aukast til þess að ráða við sína greiðslubyrði þá gerist hvort tveggja í senn að greiðslubyrðin lækkar og eignin tekur að myndast á nýjan leik í fasteigninni